Najlepša hvala. Tudi spoštovani poslanki, kar nekaj cestnih odsekov smo danes, oddelali, pa bomo tudi končali s temi cestnimi, odseki. Je pa logično, da je pravzaprav velik interes, ker vsi prihajamo iz lokalnega okolja in ceste so položene oziroma potekajo vedno po lokalnem okolju, drugače se ne da. Takoj na začetku naj povem, ste govorila o dvajsetih letih, da je res v zadnjih, v času krize je bila cestna infrastruktura res, preveč zanemarjena, v zadnjih dveh letih mandata prejšnje vlade so se sredstva za infrastrukturo, tako cestno kot železniško infrastrukturo, povečala in tudi v rebalansu za letošnje leto je predvideno, da bo ostal nivo takšen, kot je, se pravi, bomo lahko s pospešeno dinamiko obnove in gradnje cest in železnic nadaljevali, kar smo vsi skupaj lahko veseli. Kar pa se tiče vaših konkretnih vprašanj, bodo pa tudi moji odgovori, upam, dovolj konkretni. Najprej dela na viaduktu Sejanca potekajo v skladu s terminskim načrtom in Dars ocenjuje, da bodo končana v desetih mesecih, kot to predvideva podpisana pogodba, in sicer do dvajsetega julija dva tisoč devetnajst. Kar se tiče, tako r, ,ceste Markovci-Gorišnica. Razpis je bil dejansko obljubljen za konec leta dva tisoč osemnajst, vendar je Dars tridesetega enajstega dva tisoč osemnajst prejel sklep z ministrstva za okolje in prostor oziroma Agencije Republike Slovenije za okolje, da je potrebno za odsek glavne ceste Markovci-Gorišnica, izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, in to bo vsekakor upočasnilo pridobivanje gradbenega dovoljenja na tem odseku. Ker gre pri odsekih Markovci-Gorišnica in Gorišnica-Ormož za zaključeno celoto, bo Dars objavil razpis za oba odseka hkrati. Odsek Gorišnica, odseka Gorišnica-Ormož ni možno navezati na obstoječe omrežje na način, kot je to predvideno v Markovcih. In, kot sem že omenila, po informacijah Darsa se bo pridobivanje gradbenega dovoljenja zaradi izvedbe presoje vplivov na okolje in pridobivanje okoljevarstvenega soglasja zagotovo podaljšalo. Za koliko, težko rečem, verjamem pa, da bo minister Leben, ki je minister nekaj mesecev, znal tukaj določene stvari pospešiti, ker je pred tem bil državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in pozna probleme, tako da, jaz si želim, da se začnejo stvari, na okoljskem ministrstvu, povezano z infrastrukturnimi projekti, odvijati hitreje, kot so se odvijale do zdaj. Kar se tiče tretjega dela, to je Markovci-Ptuj. V tem trenutku Dars pridobiva ponudbe za izdelovalca dopolnitve študije variant in okoljskega poročila. Oba razpisa sta bila objavljena sredi decembra dva tisoč osemnajst in rok za oddajo ponudb se izteka ob koncu tega meseca. Po pravnomočnosti izbire izvajalca se prične z izdelovanjem dopolnitve študije variant in okoljskega poročila. Zaradi vpletenosti problematike pa bo v postopek večkrat vključena tudi javnost oziroma zainteresirane skupine. Prav zaradi zelo občutljivega območja umeščanja v prostor Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor še posebej temeljito sodelujeta, o vsem pa obveščamo tudi lokalne skupnosti na rednih koordinacijah na občini Markovci, kar ste tudi sama že omenila. Kar se tiče glede, zadnjega vprašanja - glede na vse opisane postopke, ki jih mora investitor izvesti v letošnjem letu, je po podatkih DARS realno pričakovati, da bo razpis za gradnjo obeh odsekov, se pravi, govorim o zgornjem vprašanju, hkrati objavljen v letu dva tisoč dvajset.